Señor presidente, han pasado muchas cosas en el mundo desde que hace más de una década aprobáramos el vigente Consenso Europeo sobre Desarrollo. Hemos cambiado los objetivos de desarrollo los hemos hecho más globales y más ambiciosos. Hemos constatado crisis humanitarias de larga duración y conflictos asociados al cambio climático. Hemos comprobado que nos faltan recursos para financiar la cooperación al desarrollo. Es por tanto tiempo de revisar ese consenso y de dar un salto adelante con un consenso nuevo. En ese consenso nuevo tenemos que aplicar políticas diarias que van más allá del consenso para preservar que la política de desarrollo se dirija a luchar contra la pobreza, para asegurar que alcanzamos el 0,7 y para seguir trabajando por que ninguna condicionalidad de carácter securitario pueda poner en riesgo la ayuda a aquellos países que lo necesitan, a aquellas poblaciones que están en situación de dependencia.